Chciałem wyrazić ogromne zadowolenie, że mamy oto propozycję Komisji dotyczącą konkretnych rozwiązań, jeśli chodzi o wsparcie tych regionów, które tego najbardziej potrzebują, że mamy ją na stole.

Tu padło tyle pomysłów, że nie chciałbym się do żadnego z nich odnosić.

Mianowicie fundusz jest po to, żeby nasi mieszkańcy, ci z tych regionów najbardziej zagrożonych, mieli przekonanie, że neutralność klimatyczna 2050 będzie osiągnięta z nimi, dla nich, a nie w jakiś sposób obok nich lub przeciwko nim. Oryginalnie powstał dla regionów górniczych, bo pomysł padł w Katowicach, w stolicy COP24, ale dzisiaj przy tym rozszerzeniu funduszu, który mamy na stole, powinniśmy myśleć o znacznie większych, dodatkowych środkach. Apeluję do panów wiceprzewodniczących, aby się zastanowić, jak te dodatkowe środki, nie z innych polityk, można by w tym budżecie wieloletnim zapisać.